alrededor de otras 300 han sido asesinadas cientos han sido detenidas arbitrariamente cientos de estudiantes han sido expulsados de la universidad centenares de periodistas han tenido que dejar el país por la represión a la que el Gobierno de Nicaragua les está sometiendo. La situación que vive la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua es insostenible. ¿Qué más tiene que pasar para que fijemos sanciones a los violadores de los derechos humanos y la democracia en un país socio de la Unión Europea, por medio de un acuerdo de asociación? Señor alto representante, sabe usted bien que la situación en la que se encuentra el pueblo nicaragüense es lamentable y cómo las condiciones de su democracia cada vez están más deterioradas. Si no, pregúnteselo usted al señor secretario de Estado de la Iglesia, al que le han negado la entrada. No queremos defraudar a la población de Nicaragua y por eso pedimos la liberación incondicional e inmediata de los detenidos por razones políticas, el cese del hostigamiento a la oposición y que se garantice el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.